Este imperios necesar ca politicile Uniunii Europene în materie de liberă circulație a lucrătorilor să recunoască drepturile sociale fundamentale ale cetățenilor europeni și ale noilor veniți în Uniune, atât în țările lor de origine, cât și în țările gazdă deopotrivă. Uniunea Europeană trebuie să adopte imediat un cadru comun de norme, care să reglementeze admisia lucrătorilor din noile state membre pe piața muncii. Atâta timp cât politicile sociale nu oferă garanții în aceste domenii, un număr mare de cetățeni și lucrători din întreaga Uniune vor accepta cu greu orice propunere legislativă de promovare a unor canale legale de liberă circulație pe piața forței de muncă europeană. Comisia trebuie să aplice în mod unitar drepturile și obligațiile ce revin din calitatea de cetățean al Uniunii Europene, atât pentru vechile state membre, cât și pentru noile state membre. Mă refer acum la dreptul la liberă circulație al lucrătorilor din România și Bulgaria.